Jelentőségét a belső integrációellenes politikai nyomás, és a nemzetközi versenytársak részéről jelentkező új kihívások erősödése ma méginkább aláhúzza. Többek között a tőkepiaci unió és a digitális egységes piac példái nyomán áttörésre van szükség a szolgáltalások, a foglalkoztatás és a szociális rendszer, a körkörös, illetve a fenntartható gazdasági fejlődési modellek, vagy a mesterséges intelligencia oldaláról jelentkező újszerű kihívások megválaszolása érdekében. Külön hangsúlyozom az adópolitikát, ahol meggyőződésem szerint az ÁFA rendszerek, és a közös konszolidált adóalap egységesítése irányába tett lépések nyomán reális cél lehet a fiskális unió teljeskörű megvalósítása.